Cependant, votre enthousiasme et l'engouement soudain des institutions européennes donnent l'impression d'un emballement irrationnel, propre aux nouvelles découvertes. Mon propos sera donc de vous inciter à plus de prudence et de tempérance. Beaucoup de parlementaires ne voient que les côtés positifs de cette technologie, sans en voir les limites, surtout en ce qui concerne les chaînes de blocs car la véritable révolution dans le domaine des registres est bien l'utilisation des chaînes de blocs. Celles ci permettent de certifier le registre et d'éviter de passer par des intermédiaires pour y accéder. Or, cette technologie n'est pas exempte de critiques. Ainsi, l'utilisation de la preuve de travail dans le processus de minage implique de consommer une quantité gigantesque de ressources pour une utilité réelle très faible. Rien que le minage du bitcoin consomme autant d'énergie que l'Autriche imaginez s'il fallait miner des centaines d'autres registres! À terme, la taille des registres a vocation à devenir exponentielle et imposera que les utilisateurs, ou mineurs, possèdent des moyens techniques gigantesques pour que le système fonctionne. Cela pose aussi le problème de la durée de conservation des données une chaîne de blocs peut elle conserver les données de façon éternelle sans avoir recours à un registre centralisé d'archivage? L'indépendance des mineurs est aussi une contrainte car les chaînes de blocs ne peuvent être certifiées que si la majorité des mineurs ne forment pas de cartel. Comment pouvons nous le contrôler? Enfin, si le nombre de mineurs est aujourd'hui important et permet le fonctionnement de cette technologie, c'est grâce à la rémunération de ceux ci par le biais de cryptomonnaies. Comment donc se fera la rémunération des mineurs dans le cadre d'un service public? De nombreux autres exemples pourraient démontrer que la technologie des registres distribués, et surtout de la chaîne de blocs, sont encore peu matures. Tant que les problèmes de l'efficacité énergétique et d'une alternative efficace à la preuve par le travail n'auront pas été résolus, il sera téméraire de vouloir décliner ces technologies à tous les pans de la société. Ce que nous préconisons donc est d'investir dans la recherche, comme toujours et comme proposé, et de laisser les États membres légiférer sur leur territoire. Offrons aux chercheurs et au temps le privilège de démontrer que ces technologies peuvent révolutionner notre monde.